Het is heel mooi dat we nu eigenlijk midden in het eerste jaar van het Europees Semester zitten, dat dat een veel krachtiger instrument is om te benutten om ons economisch en begrotingsbeleid beter op elkaar af te stemmen. De vrijblijvendheid is eraf en dankzij dit Parlement maakt dat Semester ook deel uit van het en is ook de bevoegdheid van de Commissie behoorlijk aangescherpt. Wij willen graag transparante discussies over de aanbevelingen van de Commissie en ook dat de Raad die echt serieus neemt, want daar ontbrak het

In heel veel andere gevallen is er de omgekeerde stemprocedure. Voorzitter, ik wil graag commissaris Rehn prijzen voor de degelijke analyse die hij op tafel heeft gelegd als het gaat om de nationale hervormingsprogramma's en de stabiliteitsprogramma's en de aanbevelingen die hij heeft gedaan. Nu komt het erop aan dat de lidstaten die ook serieus gaan oppakken.

Ik zie het er al van komen dat sommige landen gaan proberen te dealen om de scherpe kantjes eraf te halen, en ik merk dat ook in mijn eigen land, Nederland.

Zo komen we niet uit de crisis en daarom moeten we dat serieus nemen.